Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Kolegice in kolegi, spoštovani državni sekretar! Pravna podlaga za današnjo resolucijo sta Zakon o regijskem parku in Zakon o ohranjanju narave. resolucijo je pripravil upravljavec parka, to je javni zavod, uskladil jo je z resornim ministrstvom in tudi z drugimi ministrstvi, ki jih zadeva ta problematika. Ključni cilj parka so varovanje narave, varovanje kulturne dediščine in trajnostni razvoj tega območja. V parku je veliko različnih statusov, gre torej za Unesco območje, Natura dva tisoč območje, območje naravnih vrednot, območje kulturne dediščine in tudi, območje MAP, to je . Sodi med tipična zavarovana območja ohranjanja naravne, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. Uprava parka že vrsto let s svojo aktivnostjo kaže dobro vpetost v lokalno okolje, pri tem pa zagotavlja varstvo narave in kulturne dediščine. Analiza stanja v pričujoči resoluciji kaže, da inštitucija tudi finančno stabilna, in da odlično kombinira javne prihodke z nejavnimi, torej s tržno dejavnostjo. Za uspešno delovanje zavarovalnega območja je ključna dobra vpetost v lokalno okolje. Zato je poleg zakonske podlage ključno delovanje zaposlenih. Kolektiv javnega zavoda to svojo nalogo odlično opravlja, pričujoča resolucija pa daje razvojne podlage za podobno ravnanje tudi v bodoče. Kolektivu želimo, da se po resoluciji tudi ravna, jo posvoji, in da postane del njenega vsakdanjega dela. Delovanje javnega zavoda v parku je pestro, ukvarjajo se z ohranjanjem Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta, ohranjanjem naravnih vrednot živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov. Sodelujejo tudi pri varstvu kulturne dediščine, razvajajo, razvijajo okolju prijazno obiskovanje parka in širijo zavest o parku. Tega pa ne izvajajo v praznem prostoru, ampak skupaj z ljudmi, kar je bistveno težje, kot če bi, bilo območje neposeljeno. Dodatno komponento predstavlja tudi zasebna lastnina večine zemljišč. Prav tako upravljavec krepi svojo vlogo v vplivnem območju in tudi na celotnem območju območja, kar je v skladu z Unesco določili. Delovanje v celotnem območju MAP, kjer je območje parka zgolj osrednje območje, je zelo pomembno. Znanj je značilna popularizacija trajnostnega razvoja, sobivanja človeka in narave, kar poveže samo izras MAP. Določila Unesco in MAP se občasno preverjajo, zato je potrebno za spoštovanje kriterijev ves čas delati. Vse naštete aktivnosti je najbolj optimalno zagotoviti v okviru javnega zavoda, ki kombinira, uspešno kombinira javne prihodke z z, prihodki iz tržne dejavnosti. Pri javnih prihodkih gre tako za prihodke iz našega državnega nacionalnega proračuna kot tudi iz proračuna Evropske unije. Po mnenju naše poslanske skupine, to je poslanske skupine Liste Marjana Šarca je ključni izziv parka določiti nosilno kapaciteto za obiskovanja parka, pri čemer ne sme biti glavno vodilo sla po prihodkih. Če bi ta komponenta prevladala, se postavlja pod vprašaj tudi smiselnost obstoja javnega zavoda, saj njegov cilj ni in ne sme biti največji prihodek oziroma dobiček. Zato upravljavcu parka in resornemu ministrstvu predlagamo, da so na to posebej pozorni. V stranki Lista Marjana Šarca smo prepričani, da daje resolucija dobro podlago za razvoj parka, vplivnega območja in MAP območja ter upravljavca parka, zato jo bomo tudi podprli. Pri omejevanju vstopa oziroma pri določitvi, nosilne kapacitete pa predlagamo, da preidejo tudi na internetno daljinsko, prijavljanje obiskovalcev, kot to imajo urejeno v kakih parkih, pa ni treba, da ravno na zahodu, tudi na vzhodu. In ko je nosilna kapaciteta dosežena, v park preprosto ni mogoče iti. Podobno imajo recimo v Taterskih, v Taterskem parku, vhod iz poljske strani, iz Zakopane. Predlagamo tudi resornemu ministrstvu, da razmisli o podaljšanju veljavnosti resolucije, ker je po našem mnenju ta rok sedaj relativno kratek in ga pogosto obravnavamo v državnem zboru. Hvala. Lepa ...